W artykule 13 projektu rezolucji dotyczącej procesu integracji Kosowa z Unią Europejską Parlament Europejski zachęca pięć państw członkowskich, czyli sprawującą obecnie prezydencję w Unii Grecję, Cypr, okupowany w części przez kandydującą do Unii Turcję, a także Rumunię, Słowację oraz Hiszpanię

Już sam ten apel świadczy o braku wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej. W artykule 34 natomiast wyrażamy zaniepokojenie różnorodnymi praktykami dyskryminacyjnymi na obszarze Kosowa i domagamy się zagwarantowania równości zgodnie z Kartą praw podstawowych.

Polska i Wielka Brytania. Już samo zestawienie tych punktów świadczy o swoistej schizofrenii przekazu, co nie dodaje nam wiarygodności i powagi na arenie międzynarodowej, a szczególnie na Bałkanach Zachodnich.